Sur le territoire turc, de très nombreux élus ont été privés de leur mandat et remplacés de manière autoritaire par des gouverneurs imposés par l'État. Depuis des années, des députés et des maires sont emprisonnés pour des accusations imaginaires de terrorisme. Beaucoup sont kurdes et leur terrorisme consiste en fait à revendiquer les droits du peuple kurde.

Hors de ses frontières, la Turquie a envahi une partie de la Syrie dans les zones à peuplement kurde. Elle mène en Irak des opérations militaires sans aucun mandat pouvant le justifier et, bien sûr cela a été largement abordé au sommet du Med7, qui réunit les sept pays méditerranéens de l'Union européenne, tenu en Corse il y a une semaine il y a eu la violation des eaux territoriales de la Grèce et de Chypre pour s'accaparer leurs ressources gazières. Cette agression a été fermement condamnée et ce sommet l'a permis. Le fait est que le navire de recherche turc et la flotte militaire qui l'escortait ont regagné leur port de Turquie, sans qu'il y ait eu besoin d'engager une escalade dangereuse pour la paix. Cependant, tous les problèmes que j'ai évoqués demeurent comme autant de menaces pour la paix et la démocratie.